Het is zeer ernstig dat Palestijnse schoolkinderen les krijgen uit schoolboeken die aanzetten tot haat en geweld.

Hoe ziet u trouwens zelfs deze connectie van volk, land en staat en stad?